Señora presidenta. Felicidades, señor Barnier, por su trabajo y felicidades por estar llevando a cabo la negociación más transparente de la historia. Por fin nos hemos puesto de acuerdo en divorciarnos. Ahora tenemos que hablar sobre cómo será la relación abierta que queremos mantener en el futuro. Hemos acordado que los derechos de los ciudadanos están protegidos por la ley y que nuestra ley se incorporará directamente al Derecho británico y, para garantizarlo, que durante ocho años el Tribunal Europeo podrá pronunciarse creando jurisprudencia. Hemos acordado que la factura del acuerdo será razonable y cumplirá tres reglas que nadie tendrá que pagar más de lo que está pagando que se cumplirán los compromisos adquiridos y que el Reino Unido no pagará más que si fuera un miembro de la Unión Europea. Sobre Irlanda del Norte nos comprometemos, aunque no haya frontera dura, a respetar los Acuerdos de Viernes Santo, la integridad territorial del Reino Unido y la integridad del mercado único. Es muy difícil y aquí vamos a tener que emplearnos a fondo porque todos vamos a apoyar la posición del Gobierno irlandés hasta el final, hasta que esta declaración sea posible. Durante el periodo transitorio el Reino Unido seguirá siendo parte de la unión aduanera y del mercado único, respetando las cuatro libertades, pero ya no podrá participar en la elección ni en las decisiones de la Unión Europea. ¿Qué queda entonces por hacer? Lo más difícil cerrar los detalles técnicos de este acuerdo político determinar la duración y el alcance del periodo transitorio y empezar a negociar un acuerdo comercial. Este acuerdo no es el final de nada, es simplemente el principio de todo. Este es un acuerdo político, con muchos cabos sueltos desde el punto de vista técnico que el señor Barnier ahora tendrá que negociar y tendrá que atar. Hemos hecho lo más fácil.